Quest'uomo promette elezioni libere e democratiche e sembra pronto ad accogliere gli osservatori internazionali, ma non lasciamoci ingannare dalle apparenze. È infatti lo stesso uomo che fino a qualche anno fa ha eseguito, senza batter ciglio, gli ordini più sporchi del presidente uscente, incluse torture e violenze di ogni tipo.

2008? Se oggi il coccodrillo ha il supporto di cui ha bisogno, il popolo dello Zimbabwe non ha dimenticato il suo passato, e neanche noi dobbiamo dimenticarlo. Nessuno sforzo deve essere risparmiato da parte nostra per garantire elezioni libere e democratiche.